herra forseti ég mæli fyrir framhaldsnefndaráliti minni hluta viðskiptanefndar vegna frumvarps um breytingu á lögum um fjármálafyrirtæki forsaga þessa máls er ekki löng en að gefnu tilefni er full ástæða til að rifja hana upp vegna ásakana um að við séum hugsanlega að tefja mál eða gera annað slíkt eða við séum hugsanlega að horfa fram hjá þjóðarhagsmunum og þar fram eftir götunum sem eru algjörlega tilhæfulausar ásakanir í garð þess fulltrúa í viðskiptanefnd sem hér stendur það er dapurlegt að heyra þær koma hér fram þegar ég hef unnið að þessu máli af samviskusemi og þeirri þekkingu sem ég hef til að bera sem lögmaður mér finnst það óásættanlegt þann sjötta nóvember tvö þúsund og átta mælti viðskiptaráðherra fyrir tiltölulega einföldu frumvarpi um breytingu á lögum númer hundrað sextíu og eitt tvö þúsund og tvö um fjármálafyrirtæki frumvarpi sem þingflokkur vinstri hreyfingarinnar græns framboðs studdi með ákveðnum veigamiklum fyrirvörum eða spurningum það var ekki flóknara á fundi viðskiptanefndar rúmum hálfum sólarhring síðar voru kynntar til sögunnar af fulltrúum framkvæmdarvaldsins

fjármálaeftirlitsins og enn fremur af skilanefndum bankanna breytingar sem minni hlutinn taldi út frá faglegri skoðun að ekki hefðu verið skoðaðar í víðara samhengi og gætu haft afdrifaríkar afleiðingar ég fullyrði að með þessum breytingum hálfum sólarhring síðar tók frumvarpið stakkaskiptum það breytti algjörlega um eðli ég hélt að tilgangur neyðarlaganna hefði verið að slíta þessum bönkum en ekki að þeir lifðu áfram en allt í einu kom það upp þennan föstudag sem nefndin fundaði að þeir áttu að lifa áfram hvað breyttist á fundi viðskiptanefndar ég hafði krafist þess að leitað yrði álits réttarfarsnefndar benti benedikt bogason frá réttarfarsnefnd á ýmsa annmarka á frumvarpinu með þessum áorðnu breytingum vel að merkja og sagði það koma sér spánskt fyrir sjónir hann lýsti enn fremur því sjónarmiði sínu að menn væru að fara yfir á varhugaverðar brautir hann orðaði það þannig ég vænti þess að háttvirtur nefndarmenn í viðskiptanefnd leiðrétti mig fari ég með rangt mál að viðskiptanefnd ríkisstjórnin væri að fara inn á sprengjusvæði það voru orðin ég tek mark á réttarfarsnefnd ég tek mark á benedikt bogasyni og markúsi sigurbjörnssyni ég tek mark á færustu réttarfarssérfræðingum landsins þegar ég heyri slík orð geld ég varhuga við og vil vanda þetta frumvarp enn voru gerðar upphaflega frumvarpinu og á breytingum sem lagðar höfðu verið fram og af ákveðnum fulltrúum meiri hluta viðskiptanefndar hafa þessar breytingar verið kallaðar bútasaumur einnig hefur orðið skyndilausnir verið notað um þessar breytingar minni hluti viðskiptanefndar skilaði ítarlegu nefndaráliti fyrir aðra umræðu um frumvarpið og ég leyfi mér að vísa til þess að því er varðar þann rökstuðning sem þá lá fyrir og til ræðu minnar við aðra umræðu frumvarpsins þar reifaði ég álitið ítrekaði fyrri kröfur og krafðist þess jafnframt að enn og aftur yrði leitað eftir skriflegri umsögn réttarfarsnefndar og hún yrði kölluð fyrir það var nefnilega svo að þegar ritari réttarfarsnefndar kom fyrir nefndina var lítt sem ekkert hlustað á hann það var svo ég hafði af því áhyggjur að ekki skyldi vera hlustað að menn hefðu ekki eyrun galopin yfir alvarlegum ábendingum ritarans ég fylgdi þessari kröfu eftir um formlega umsögn réttarfarsnefndar og eða að hún kæmi fyrir viðskiptanefnd með tölvupóstum til varaformanns viðskiptanefndar tólfti nóvember tvö þúsund og átta og óskaði jafnframt eftir tilgreindum skjölum aðallega frá erlendum kröfuhöfum ég fór þess líka á leit eða krafðist þess í tölvupósti til formanns allsherjarnefndar að nefndin tæki málið til umfjöllunar enda frumvarpið með þeim veigamiklu breytingum sem mælt var fyrir um á gjaldþrotaskiptalögum og fleiri á verksviði allsherjarnefndar frumvarpið hafði breytt eðli sínu og var orðið allsherjarnefndarfrumvarp en ekki viðskiptanefndarfrumvarp eða frumvarp fyrir sameinaðar nefndir

herra forseti hefur ekki verið svarað og ég skil það ekki mér finnst mér sýnd óvirðing þegar tölvupóstum frá mér og jafnvel ítrekuðum er ekki svarað boðað var til nýs fundar í viðskiptanefnd klukkan átján tólfti nóvember tvö þúsund og átta sem síðar var afboðaður og ég hygg vegna ítrekaðrar kröfu okkar sem borin var að ég held upp á fundi forsætisnefndar um að formaður réttarfarsnefndar kæmi fyrir nefndina ég taldi það afar brýnt út frá lögfræðilegum réttarfarslegum og faglegum sjónarmiðum það eina sem vakti fyrir mér var að frumvarpið yrði þannig úr garði gert að það yrði öruggt í framkvæmd því að mikil verðmæti eru í húfi það vita allir á þennan fund í morgun mættu fulltrúar viðskiptaráðuneytisins og fjármálaeftirlitsins og markús sigurbjörnsson formaður réttarfarsnefndar ég ætla rétt að rekja það sem fram kom á þessum fundi án þess að nafngreina þá sem viðhöfðu þau ummæli en það kom fram að erfitt væri að sjá hvert stefnt væri með frumvarpinu hvað kallaði á framkomnar skyndibreytingar bútasauminn hverju greiðslustöðvun gæti eða ætti að geta áorkað og hvers vegna mælt væri fyrir afnámi fjórða og sjötta tölulið annarri málsgrein tólftu greinar gjaldþrotaskiptalaga var bent á að um grundvallarákvæði væri að ræða sem endurspegluðu tilgang greiðslustöðvunar það kom enn fremur skýrt fram á þessum fundi eingöngu endurskipulagningarferli það má ekki ráðstafa eignum það má ekki greiða skuldir í andsvörum gesta á fundi var vísað til vilja erlendra kröfuhafa um að bankarnir færu í greiðslustöðvun og síðar í hugsanlega nauðasamninga og hér væri um neyðarráðstöfun að ræða herra forseti lagður hefur verið fram útdráttur úr lögfræðiáliti lögmanna í bretlandi sem fylgir minnihlutaálitinu sem fylgiskjal þar kemur ekki fram kröfuhafa um skipulagða niðurlagningu bankans ekki að hann lifi áfram heldur skipulagða langtíma niðurlagningu bankans til að gæta þeirra hagsmuna sem í húfi eru

vilji þeirra stóð til og stendur til samkvæmt þessu bréfi er andstætt nítjánda tuttugasta og tuttugasta og fyrstu grein gjaldþrotaskiptalaga í bréfinu er talað um ráðstafa eignum borga kröfur og þar fram eftir götum sem greiðslustöðvun heimilar ekki hér er verið að samþykkja frumvarp sem mælir fyrir um tuttugu og fjóra mánuði í greiðslustöðvun frumvarpið er sem sé ekki í samræmi við vilja þessara erlendu kröfuhafa þótt það sé borið hér á borð

fengist út úr greiðslustöðvun sem ekki væri unnt að ná út úr skilanefndum á grundvelli hundrað greinar a í lögum um fjármálafyrirtæki það var líka vakin athygli á annmörkum ákvæða frumvarpsins um svonefndan frestdag sem varð tilefni til þess að meiri hluti viðskiptanefndar hyggur á breytingar og frekari bútasaum á frumvarpinu sem nú leit dagsins ljós um klukkan hálfþrjú í dag það var sá tími sem mér gafst frá hálfþrjú til að gaumgæfa meirihlutaálitið og gaumgæfa þessar nýju breytingar sú niðurstaða mín af þeirri skoðun er heldur dapurleg gestir á fundinum bentu á að greiðslustöðvun mundi tryggja að ekki yrði gengið að eignum bankanna á evrópska efnahagssvæðinu en sama gildir ef bankarnir hefðu verið teknir til gjaldþrotaskipta

reka umrædda banka þar er ég alveg kominn í kross þar er

og sómatilfinningu misboðið hvernig á það að geta gerst

og skilanefndir í umboði þess reki banka í greiðslustöðvun í allt að tvö ár og hafi á sama tíma eftirlit með bankanum þá spyr maður eins og grísku heimspekingarnir hver á að hafa eftirlit með eftirlitsmönnunum í þessu tilviki það er ekkert slíkt og það var ekki vilji neyðarlaganna að hlutverki fjármálaeftirlitsins yrði afmarkaður jafnlangur tími að aðkomu bankanna og nú á að verða raunin maður spyr hvað er að gerast þar hver er tilgangurinn einhver segir að þetta sé valdabarátta formanns stjórnar fjármálaeftirlitsins og seðlabankastjóra ég veit ekkert um það en það heyrist ýmislegt það er mjög vandséð hvernig þetta að eftirlitið reki banka fer saman jafnvel þótt til komi aðstoðarmaður á greiðslustöðvunartíma sem frumvarpið mælir um að sé ábyrgðarlaus það er hann ber ekki ábyrgð nema vegna stórkostlegs gáleysis eða ásetnings gestir töldu að ávinningur fælist í því að tryggð yrði vernd gagnvart erlendum kröfuhöfum og ég er sammála því en það er hægt að ná því og bregðast við því með öðrum og einfaldari hætti ég verð að segja alveg eins og er að þær að lýsingar sem komu fram af hálfu fulltrúa viðskiptaráðuneytisins eða einkum fjármálaeftirlitsins og lögmanns þess urðu til þess að bent var á að ráðagerðirnar væru andstæðar ákvæðum nítjánda tuttugasta og tuttugasta og fyrstu grein gjaldþrotaskiptalaga sem ég hef gert að umtalsefni það er að ekki megi ráðstafa eignum ekki megi greiða skuldir greiðslustöðvun er frystikista er lögfræðileg frystikista þar sem ekkert á að gerast nema endurskipulagning í dag er tími aðgerða ekki að endurskipuleggja og endurskipuleggja aðgerðir verða að fylgja nákvæmlega eins og vilji hinna erlendu kröfuhafa stendur til og ég lýsti með tilvísun í bréf þeirra í framhaldi af þessu eftir að búið var að ræða hvaða ráðstafana ætti að grípa til fannst mér vera bakkað á fundinum og sagt að það ætti bara að fara í endurskipulagningu en ekki grípa til neinna ráðstafana sem eru brýnar það verður að fara saman endurskipulagning og ráðstöfun úrræði í stöðunni svona staða kallar á mjög skjótvirk úrræði þar sem fara saman

herra forseti í samræmi við vilja hinna bresku kröfuhafa sem ég hef vísað til áður þeirri skoðun var lýst af gesti að hugsa yrði málið upp á nýtt sérstaklega í ljósi hinna rýmkuðu fresta innan greiðslustöðvunar sem nú eru lagðir til í frumvarpinu og skapa tryggt lagaumhverfi undir þessi sjónarmið tóku fulltrúar viðskiptaráðuneytisins

tímapressu sem er í rauninni lítt rökstudd ekki réttlæta þau vinnubrögð sem hér eru höfð uppi vegna þess að greiðslustöðvunin sem á að fara út í og annað tryggir ekki og hefur ekki heimild til ráðstafana ég tel sjálfur að hægt sé að tryggja þá hagsmuni sem eru í húfi sem ég hef áður sagt að ég viðurkenni að unnt sé að vernda hinar erlendu eignir með einfaldri lagabreytingu án þess að raska grundvelli gjaldþrotaskiptalaga vakin var athygli á því við gesti að frekari breytingar yrði að gera á frumvarpinu og lögum um fjármálafyrirtæki og gjaldþrotaskipti ef takast ætti að ná markmiðum frumvarpsins það voru orð formanns réttarfarsnefndar ekki orðrétt væntanlega en það var inntakið í orðum hans og hann ítrekaði sérstaklega að í greiðslustöðvun fælist endurskipulagning fjármála en ekki aðgerðir sem staðan kallaði á og tók aftur fram að það væri óheimilt að ráðstafa eignum og greiða skuldir hann lýsti þeirri skoðun að unnt væri að semja og setja fullnægjandi lagaákvæði á tiltölulega skömmum tíma þó að frumvarpið með áorðnum breytingum tryggi ekki traust lagaumhverfi annað kom líka fram og það er þversögnin í frumvarpinu það er að heimila greiðslustöðvun þegar önnur ákvæði laga um fjármálafyrirtæki og ákvæði hlutafélagalaga gera fjármálaeftirlitinu það skylt að biðja um frest það þarf sem sagt að taka inn fleiri ákvæði til að sú leið sem frumvarpið vill fara ætlar sér að fara verði virk níundu grein laga

til að afturkalla starfsleyfi ef eigið fé er orðið undir ákveðnu hlutfalli af hlutafé sem sannanlega liggur fyrir það er ótvírætt að eigið fé þessara banka er komið undir það hlutfall sem níundu grein öðrum tölulið fyrstu málsgrein mælir fyrir um skylda fjármálaeftirlitsins samkvæmt því ákvæði er virk það varð að taka það ákvæði úr sambandi gagnvart fjármálafyrirtækjum gagnvart þessum þremur bönkum það var ekki gert ég vil líka árétta það sem kemur fram í minnihlutaálitinu sem lagt var fram við aðra umræðu að ákvæði hundrað og fyrstu grein og hundrað og aðra grein sömu laga segja að fjármálaeftirlitinu sé skylt að gera kröfu um gjaldþrotaskipti ef eignir hrökkva ekki fyrir skuldum þar er vísað meðal annars í öðrum tölulið hundrað og fyrstu grein sem mælir fyrir um þessa skyldu ef samþykktir bankanna setja þá kröfu á stjórnendur sú er raunin þá kröfu er bæði hægt að lesa út úr samþykktum og hún er algjörlega skýr í hlutafélagalögum um viðbrögð stjórnenda það þurfti að laga þessa grein líka og bregðast við þessu það kom líka fram á fundinum að breyta þyrfti fyrstu grein frumvarpsins vegna þess að fyrstu grein um starfsleyfið tekur eingöngu til gjaldþrotaskipta en ekki greiðslustöðvunar það er tekið fram að veita megi gjaldþrota fyrirtæki starfsleyfi takmarkað en það er ekki tekið fram að slíkt megi gera í greiðslustöðvun og frú forseti hvernig má það vera að bankarnir starfi áfram í greiðslustöðvun og hafi ekki undanþágu samkvæmt frumvarpinu til að starfa á þetta var bent í morgun þetta er ágalli þær ábendingar og aðvaranir sem þarna komu frá formanni réttarfarsnefndar um tryggara lagaumhverfi hafa ekki verið teknar til greina að frátöldum athugasemdum um frestdag því miður hafa þær breytingar ekki tekist ég kem betur að því síðar það gerist svo sem sýnir hversu mikið var hlustað á formann réttarfarsnefndar að strax og gestir höfðu gengið af fundi nefndarinnar lagði formaður nefndarinnar fram fullgert nefndarálit sem reyndist vera drög sem búið var að semja áður áður en hann fékk að tjá sig áður en hann kom með sínar réttmætu athugasemdir það var ekki og fyrri viðvörunarorð í minnihlutaáliti vinstri hreyfingarinnar græns framboðs svo kem ég að því að minni hlutanum barst eins og ég sagði áðan nýtt álit meiri hlutans og nýjar breytingartillögur um klukkan hálfþrjú í dag þar er í breytingartillögum ég bið háttvirtan þingmann að taka eftir því sem ég segi í nýjum breytingartillögum við aðra grein er lögfest ákvæði hundrað og sextándu grein gjaldþrotalaga þar er orðrétt tekin upp hundrað og sextándu grein það gleymist hins vegar í frumvarpinu að lögfesta hundrað og sautjándu grein hvað þýðir það það er búið að banna mönnum að höfða dómsmál það er búið að taka af mönnum réttindin sem stjórnarskráin ver sjötugasta grein að hver maður geti leitað úrlausnar dómstóla um réttindi sín í hundrað og sextándu grein gjaldþrotaskiptalaga er hægt að banna dómsmál gagnvart þrotabúi en það er ekki lokað fyrir dómstólaleiðina eins og hér er gert heldur er í hundrað og sautjándu grein opnað fyrir kröfulýsingar í þrotabú þær kröfulýsingar geta sætt andmælum og kærum og endað með dómi hæstaréttar það er opin leið meiri hluti háttvirtur viðskiptanefndar segir bara a og gleymir að segja b ég

og við mundum skoða þau álitaefni sem þarna komu upp og álitaefnin sem komu upp hef ég á þessum stutta tíma borið undir þrautreynda lögmenn og fleiri sem staðfesta að þarna er sjötugasta grein stjórnarskrárinnar í húfi það er ekki gott fyrir alþingi verið er að taka stjórnarskrárbundinn rétt einstaklinga og lögaðila til að leita til dómstóla um ágreining auk annarra frávika það eru önnur frávik í þessari grein sem eru klúður það mistekst að innleiða réttilega ákvæði um frestdag reynt er að innleiða ákvæði um frestdag en það er ekki í anda gjaldþrotaskiptalaga frestdagur þarna er miðaður við að dómur sé uppkveðinn en frestdagur samkvæmt gjaldþrotaskiptalögum er þegar maður leggur beiðnina um greiðslustöðvun fyrir það getur munað þarna hefur orðalagi verið klúðrað eða einhverju slíku eða ekki hlustað nægilega grannt á þær ábendingar sem komu fram á fundi nefndarinnar í morgun þetta vildi ég leiðrétta ég skynja mikilvægi málsins ég skynja að mikilvægi málsins er það gríðarlegt að lagagrundvöllurinn verður að vera í algjöru lagi það skynja ég vegna þess að við eigum við að etja mjög öfluga erlenda kröfuhafa sem hafa yfir miklu fé að ráða og öflugum sveitum lögmanna og þá er eins gott að vanda sig þess vegna geri ég kröfu til þess frú forseti eftir að hafa skoðað breytingartillögurnar þennan stutta tíma og fengið þessar efasemdir studdar rökum og viðtölum að umræðu um málið verði frestað og málinu vísað á nýjan leik til viðskiptanefndar ég er tilbúinn að koma í það verk hvenær sem er og að við tökum þessar ambögur af sem geta verið afdrifaríkar ótrúlega afdrifaríkar ég held því líka fram frú forseti að þetta frumvarp með áorðnum breytingum stangist á við tilgang neyðarlaganna númer hundrað tuttugu og fimm tvö þúsund og átta ég fullyrði það og held því statt og stöðugt fram að neyðarlögin höfðu ekki þann tilgang að halda lífi í bönkunum og ég ítreka að innan gjaldþrotaskipta er hægt að ná öllum markmiðum sem háttvirtur meiri hluti viðskiptanefndar stefnir að og gott betur eða að skapa á tveimur þremur dögum lagaumhverfi þar sem fara saman kostir gjaldþrotaskipta og greiðslustöðvunar í blönduðu frumvarpi sem tekur beinlínis á þessu umhverfi bankanna sem eru stór fjármálafyrirtæki þetta er óvenjulegt gjaldþrot þannig að ef til vill kunna gjaldþrotalögin ekki að henta algjörlega óbreytt og það er sannarlega svo að greiðslustöðvun og nauðasamningar að óbreyttum lögum og viðbótarbreytingum henta ekki fullkomlega þessum sérstöku aðstæðum en þessum markmiðum sem ég geri ekki lítið úr og ítreka það var hægt að ná innan gjaldþrotaferils og gott betur það virðist sem hagsmunir hinna erlendu kröfuhafa ráði för og það sem verra er það er enn allt á huldu með vilja ríkisstjórnarinnar til framtíðarskipunar bankamála í landinu við blasir sú hætta að veikburða og bútasaumaðar skyndilausnir meiri hluta viðskiptanefndar verði vopnabúr dómsmála ég tek fram að í fyrsta lagi er allsendis óvíst hvort lagaskilyrðum fyrir greiðslustöðvun sé fullnægt það er allsendis óvíst ég hef bent á lagaákvæði þess efnis og að það þurfti að gera aðrar breytingar í öðru lagi mæla lög enn um skyldu fjármálaeftirlitsins til að gera kröfu um gjaldþrotaskipti sem eru ósamrýmanleg frumvarpinu það þurfti að laga það og í þriðja lagi og það ítreka ég það má búast við hatrömmum málaferlum frá hendi erlendra sem innlendra kröfuhafa þar sem þess verður hugsanlega krafist að greiðslustöðvun verði hnekkt hagsmunirnir þola það ekki að þessu ferli verði hnekkt við eigum að gera allt sem bestu augu landsins í réttarfari ráðleggja okkur við eigum að horfa og hlusta á það gera þetta eins faglega og hægt er og enn og aftur út af þeim gríðarlegu hagsmunum sem eru í húfi það mætti bæta fleiru við hér en ég fullyrði það og segi hér að frumvarpið með áorðnum breytingum er enn vanhugsað og það hefur orðið vanhugsaðra með breytingunum sem lagðar voru fram í dag og það er ófaglegt og það gengur gegn mannréttindum um aðgengi að dómstólum sú hætta er fyrir hendi þá er lagasmíðin auðvitað í hróplegri andstöðu við þessa handbók hér um undirbúning og frágang lagafrumvarpa en jafnvel þótt tíminn til stefnu sé stuttur og mikið liggi við þá er hægt að hafa vandaða vinnu í gangi það er verið að feta vafasamar slóðir það er verið að fara inn á jarðsprengjusvæði sem kann að valda stórfelldu tjóni og kann líka að eyðileggja grundvöll neyðarlaganna og ég segi líka að í uppsiglingu sé réttarfarslegt slys ég benti á jafnræðisregluna í fyrri ræðu minni við aðra umræðu og vinstri hreyfingin grænt framboð lýsir fullri ábyrgð á hendur ríkisstjórninni vegna þessa máls og mun greiða atkvæði gegn því hér gildir hið fornkveðna ei veldur sá er varar ég hef lagt í þetta mál alla mína reynslu og alla mína þekkingu ég hef ekki farið fram á flokkspólitískum grunni til að skemma fyrir einhverjum heldur af áhyggjum af hagsmunum þjóðarbúsins hagsmunum einstaklinga í landinu og hagsmunum þess að geta komið í veg fyrir atvinnuleysi í landinu vegna þessa hruns